Vážený pán predsedajúci, bezpečnosť spotrebiteľov a ochrana životného prostredia sú základnými kameňmi vnútorného trhu s tovarom, ktorý je jedným z najväčších úspechov v Európskej únii. Vítam návrh nariadenia, ktorého cieľom je posilniť dodržiavanie a presadzovanie harmonizačných právnych predpisov Únie o výrobkoch. Týka sa totiž hračiek, kozmetických a čistiacich prostriedkov, strojových zariadení, batérií a akumulátorov, chemikálií, pneumatík, stavebných i biocídnych výrobkov, odpadu z elektrických zariadení, zdravotníckych pomôcok a iných.

Podporujem preto zvýšenie počtu kontrol i zvýšené pokuty na odradenie nepoctivých výrobcov a distribútorov. Novozriadené testovacie strediská EÚ musia zaručiť spoľahlivosť a konzistentnosť testovania a poskytovať expertízu na najvyššej možnej úrovni v zložitých oblastiach, ako napríklad v súvislosti so škodlivými chemikáliami, ktoré sa pri testovaní až príliš často objavujú v hračkách či v kozmetike.